Ich habe gesagt, das Lobbying wird sich da einhaken. Das ist etwas völlig anderes, Frau Kollegin. Ich lasse mich nicht in dieser Weise von Ihnen verunglimpfen. Ich bin sehr dafür, dass wir dem Bürger unsere Politik klarmachen, aber ich bin dagegen, dass Sie hier so einen Unsinn verbreiten und versuchen, uns vorzuführen, wie überhaupt das Ganze hier eine bittere Komödie ist. Es ist die große Show gegenüber dem Bürger. Es ist der blinde Populismus, der im Endeffekt aber unsere Arbeit hier unmöglich machen wird.